Hvala lepa za besedo, lep pozdrav še enkrat, vsem! Kar, o čemer bom zdaj razpravljal, naj takoj na začetku povem, da ni apologija Evropske unije, ampak je moje videnje, kako stvari stojijo ali pa včasih se tudi malo nagibajo. Danes razpravljamo o deklaraciji o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v osemnajst mesečnem obdobju. Ta deklaracija ni prva, bilo jih je mislim, da že dvanajst in, tudi v današnji razpravi smo marsikaj slišali in številni so zelo ostro tudi usmerili prst, kosti ali pa kakšen drug pripomoček, zoper Evropsko unijo. Ali je to upravičeno ali ne, pa mislim, da je to ključno danes, kakor se, kakor je izšlo iz te razprave. Dajmo se najprej zavedati, da v prejšnjem, dvajsetem stoletju je bila prva polovica dvajsetega stoletja zaznamovana predvsem z velikimi krizami in še večjimi vojnimi spopadi. Skratka, nič dobrega in nič od tega si ne želimo nikoli ponoviti, ne v Evropi in nekje drugje. V Evropi smo imeli to srečo, da, se je nekaj pametnih glav usedlo skupaj in se odločilo za neki projekt, ki mu danes rečemo Evropska unija, in kar je najbolj pomembno je, da že kar nekaj desetletij zagotavlja znotraj Evrope mir. Mir je temeljno izhodišče, da se lahko pogovarjamo o čemerkoli drugem, o gospodarskem napredku, o socialnih pravicah in lahko bi našteval še, kar nekaj časa. Zdaj z neko lahkoto reči, da Evropska unija prispeva k ničemur in da je to nekaj povsem, brezveznega in nepomembnega in da bi lahko sami samostojno, dosegli veliko več, to je, jaz si upam trditi, laž, ker se je v preteklosti, kdor pozna zgodovino, velikokrat izkazalo. Sigurno je to morda nekoliko bolje v nekem ožjem časovnem zgodovinskem okviru za države, ki so velike, ki so velesile, zagotovo pa ni to rešitev in to ni opcija za države, ki so ozemeljsko, populacijsko, kapitalsko in še kako drugače skromnejše ali pa, če želimo, majhne. Jaz Slovenijo vidim kot, deželo, ki je sicer majhna, ampak ima zelo veliko za ponuditi in pokazati, imela v preteklosti in prepričan sem, da bo tudi v prihodnje tako. Kadar smo nevoljni in nezadovoljni nad načinom delovanja Evropske unije, v bistvu si moramo postaviti ogledalo in to nezadovoljstvo ne usmerjati v Bruselj, tako kot smo v preteklosti usmerjali v Beograd ali pa na Dunaj ali pa še kam drugam, ampak moramo se sami vprašati, kaj bi lahko naredili bolje v tem smislu. In moja ocena je, da, tukaj ne razumemo ravno najbolje, kako procesi, odločevalski procesi, znotraj Evropske unije delujejo, ker, pogosto se zgodi, da dobimo že neki akt iz Evropske unije, a bo direktiva, uredba ali kaj tretjega, ki je že finaliziran, več ali manj zaključen, tam na osemindevetdeset, devetindevetdesetih procentih in potem normalno, da v tej zaključni fazi, kaj dosti k njegovi vsebini ne moremo prispevati. Ključno je, če želimo biti uspešni in če želimo še bolj aktivno soustvarjati in vplivati tudi na, zakonski okvir oziroma zakonodajni, okvir, delovanja Evropske unije, da to počnemo pravočasno, ne na koncu odločevalske faze oziroma zakonodajne faze, ampak na njenem začetku. In tukaj mislim, da je tisto bistveno, kar nekatere države zelo spretno počnejo, Slovenija pa ima tukaj neki, neki izziv, ki ga lahko v prihodnje še bolje izkoristi. In na ta način mislim, da bomo tudi, vsi skupaj veliko bolj, zadovoljni s tistim, kar dobimo, ker bomo bolj aktivno in vključeno sodelovali v samem odločevalskem, procesu. meni se zdi pomembno izpostaviti še eno zadevo, in sicer, kam se Slovenija uvršča oziroma kam se umešča znotraj Evropske unije. če pozorno poslušamo javne razprave , imamo nekako neke dve opciji na voljo. Ena opcija je, da se umestimo v ta, bolj jedrni del Evropske unije, druga opcija je pa, tako imenovana višegrajska skupina. Zdaj, legitimno je razpravljati o tem, kakšne so prednosti enega ali drugega, ampak moja osebna preferenca in mislim, da je preferenca še številnih drugih , v kočni fazi tudi prejšnje vlade, je zelo jasno nakazala prejšnja SMC-jeva vlada, da si želi pripadati nekemu jedrnemu delu Evropske unije , ne pa njenemu obrobju. Kot rečeno, vsak se nekje najde, ali na obrobju ali pa v, v njenem jedru. Naj spomnim, približno oziroma dobro leto nazaj, februarja se je v Ljubljani zgodil vrh, premierjev, torej Slovenije z državami Beneluksa, torej najbolj jedrno, najbolj, sredinsko točko Evropske unije, tam, kjer je Evropska unija dejansko nastala. In, predsedniki vlad so dejansko ugotovili in še enkrat podčrtali to, da ima Slovenija kljub temu, da geografsko je nekoliko odmaknjena od, Beneluksa, s temi tremi državami zelo veliko skupnega, politično in še kako drugače, z vidika pogledov na evropske vsebine, na delovanje enotnega trga, na vprašanje migracij, na vprašanje solidarnosti med državami članicami Evropske unije. in na osnovi tega je nastalo tudi neko skupno stališče oziroma ena deklaracija, ki je vse to, vse te usmeritve povzela. Jaz verjamem, da lahko na na osnovi, v duhu te deklaracije in teh političnih sporočil, ki so bile, bila takrat, pred dobrim letom, artikulirana, tudi sedanja vlada, najde zelo veliko inspiracije in in usmeritev. v kočni fazi imamo s temi tremi državami zelo veliko skupnega tako v okviru, snovanja večletnega finančnega okvirja. In če se medsebojno podpiramo , Slovenija ni ena, ampak ima, tri močne zaveznike. V kočni fazi se je to izkazalo tudi v primeru arbitraže, kjer so nas, te države recimo z, za Belgijo lahko, direktno povem, da nas je zelo odločno podprla v reševanju tega, tega mednarodnega problema, ker se zavedajo, da je ta problem zelo instruktiven tudi za reševanje problematike, meja, na, zahodnem Balkanu, kadar se bo Evropska unija, tja širila in to je eno klučkih ključnih strateških, izhodišč tudi Slovenije za, njen dolgoročni razvoj, tega področja te regije. Kot rečeno, varnosti je, tudi v deklaraciji, ki jo imamo danes na mizi, zelo pomembno in izpostavljeno in sem vesel, da se, da se je politika znotraj Evropske unije poenotila v tem smislu, da je tudi varnosti prišlo na, na vrh prioritet in se tukaj iščejo rešitve. Seveda je pa marsikdo, tak, da za voljo nekih, svojih ožjih interesov tudi ozko, koncentriranih, potem ruši neko skupno enotno rešitev in potem se v težavah znajdemo tisti, ki, zlasti tisti, ki imamo tudi, zunanjo mejo, če govorimo o migracijah. In če z migracijami tudi zaključim, s tisto slavno in za marsikoga tudi razvpito marakeško deklaracijo. ne morem mimo tega, da je gospod Manfred Weber, gospod, ki je na čelu Evropske ljudske stranke, zagovornik te deklaracije, ker se zaveda njenih pozitivnih učinkov. Kaj potem slišimo znotraj našega političnega prostora, kako se potem te stvari trgajo in kako se reinterpretirajo zlasti na na bolj desnem političnem polju, to je pa vprašanje tudi v končni fazi za naše volivce. Hvala lepa . Hvala gospod, ...